Spoštovana predsedujoča kolegice in kolegi! Državni zbor bo danes odredil parlamentarno preiskavo za ugotavljanje politične odgovornosti javnih funkcij pri investiciji v blok šest Termoelektrarne Šoštanj. Za takšen korak je bilo zbrano zadostno število poslancev, poudariti pa je treba, da tudi tisti poslanci, ki niso podpisali pobude, tej preiskavi ne nasprotujejo. Dejstvo je, da so se vse stranke v predvolilnem obdobju zavzemale za korenito preiskavo izvajanja projekta TEŠ šest. Verjetno je marsikdo pričakoval odreditev parlamentarne preiskave celo prej, saj so bili vsi dosedanji sklepi in zahteve odborov državnega zbora v zvezi s to problematiko kot tudi zahteve in sklepi državnega zbora, ki so bili posredovani pristojnim ministrom in vladi, brez odziva. Še več, tudi sklepi, ki si jih je naložila vlada sama, se ne izvajajo. Vsaka informacija o tem, kako se je izvajala največja nasedla investicija v zgodovini Slovenije, investicija v blok šest Termoelektrarne Šoštanj je pomembna in dobrodošla, zato ustanovitev komisije tudi mi podpiramo. Je pa postopek vložitve te pobude pokazal na ignoriranje Slovenske demokratske stranke pri pripravi parlamentarne preiskave v zvezi s TEŠ šest, kar kaže na to, kako bo ta postopek tekel na političnem in potem kasneje pri preiskovalno-sodnem postopku. Poslanska skupina SDS je bila praktično izločena iz sopodpisa za odreditev parlamentarne preiskave o TEŠ šest. Ko je bila strani iz Združene levice sopodpisnik je vložena zahteva za preiskovalno komisijo v zvezi z investicijo TEŠ šest brez naših podpisov, smo bili presenečeni nad temle ravnanjem, še posebej zato, ker se nam je zdela ustanovitev te preiskovalne komisije smiselna že od vsega začetka. Ko smo po napovedi v poslanski skupini Združene levice pričakovali, da bomo to gradivo dobili, smo dolgo časa čakali na predlagani tekst. Ko smo ga dobili, smo pripravili pripombe. Dvakrat smo se sestali z gospodom Hanžkom, ki je bil koordinator priprave te zahteve, in obakrat smo mu mu predložili pisne predloge za dopolnitev in izboljšanje preiskovalne komisije. Gospod Hanžek se je vse vzel na znanje, se tudi strinjal s pripombami, a ko smo dobili prvi in drugi čistopis, smo ugotovili, da nobena od pomembnih stvari, ki smo jih predlagali, ni vključena v zahtevo. Predloge smo izpostavili, da ima zahteva za preiskovalno komisijo precej lukenj. Najbrž ne slučajno, temveč namensko. Pripombe za izboljšanje gradiva preiskovalne komisije, komisije je bilo nazadnje posredovano tudi strokovnim sodelavcem Združene levice, s strani katerih pa je bilo sporočeno, da ne bodo nič spreminjali niti dopolnjevali posameznih vsebin. Gradivo je zelo slabo obdelano, obdobje pred letom dva tisoč štiri, pri čemer moramo vedeti, da so se procesi odločanja za izgradnjo bloka šest Termoelektrarne Šoštanj stekli na lokalni in nacionalni ravni že pred letom dva tri, s tem se je ukvarjala takratna Ropova vlada, prva vlada Janeza Janše pa je to nasledila. Nujno je pa je tudi ponovno poudariti, da so se ključne spremembe in okoliščine na trgu energije bistveno spremenile v obdobju oziroma v letu dva tisoč devet. In že takrat smo poslanci SDS sprožili več aktivnosti, ki so omogočale, da bi se ponovno preverjalo smiselnost nadaljevanja investicije v TEŠ šest. Investicijo bi takrat lahko brez velikih stroškov zaustavili. Vse te pripombe in opozorila je vlada Boruta Pahorja gladko prezrla, gospodarski resor pa je bil takrat v rokah Golobičevih ministrov iz Zaresa. Največje podražitve so se zgodile, ko so resor vodili vodilni iz stranke Zares. V naših dopolnitvah odredbe za parlamentarno preiskavo smo predlagali, da bi se parlamentarna preiskava ukvarjala tudi s, prvič, opustitvami dolžnega ravnanja v času bistvenih sprememb padcev cen električne energije, drugič, ignoriranje številnih pozivov neodvisnih strokovnjakov, tretjič, opustitvami zaradi prekoračevanja pooblastil poslovodstev HSE in TEŠ, četrtič, domnevno politično korupcijo pri vložitvi poroštvenega zakona, petič, nespoštovanje in poroštvenega zakona in, šestič, zavajanje glede zalog in cene premoga. Še nekatere stvari smo predlagali, a nobena od naših pobud ni bila vnesena v odredbo za parlamentarno preiskavo. Potem pa je bila zahteva vložena, brez da bi nas kdo poklical ali vsaj obvestil. Na podlagi teh predhodnih korakov se ustvarja vtis, da je očiten namen te parlamentarne preiskave poudarjanje tistih obdobij, v katerih je delovala vlada Janeza Janše, in minimalizirati obdobja in poudarke, ki se nanašajo na vlado Boruta Pahorja ali vlado Alenke Bratušek. Tem primeru zahteva za odreditev preiskovalne komisije, gre za podoben pristop kot pri Patrii. Tudi takrat je vlada Antona Ropa sklenila ugoden aranžma, firmo Sistemska tehnika prodala članu LDS Pavčku, potem razkrila ohlapno pismo nameri in računala, da se bo vojaški posel odvijal v sferi LDS. Potem se je zgodila odločitev Janševe vlade za mednarodni razpis, ko Sistemska tehnika ni bila izbrana. Zato se je sprožila gonja proti nakupu osemkolesnikov, ustanovljena je bila preiskovalna komisija, ki jo je vodil magister Cvikl, potem pa se je sprožila še afera Patria iz Finske, s katero se ukvarjamo že šest let, pri čemer je obsojen tisti, ki pri poslu ni sodeloval, niso pa v kazenskih postopkih tisti, ki so posel začeli s prodajo firme, niti tisti, ki so bili politično in strokovno odgovorni za izpeljavo posla Patria. Upam, da se motim. Vendar na žalost ta zadeva s preiskovalno komisijo TEŠ šest poteka na zelo podoben način. Tisti, ki so posel zakuhali, so v ozadju priprave zahteve za preiskovalno komisijo, nas so vljudno prosili za pripombe, jih dobili, potem pa brez ključnih stvari zadevo vložili v postopek. Gre za že videno, tudi v tem primeru, in pri tem poslu so zraven vsi tisti, ki so najprej neposredno, sedaj pa vidimo tudi indirektno podpirali ta proces proti Janezu Janši in Slovenski demokratski stranki. Da bo slika, kar zadeva afero TEŠ šest popolna, bi rad omenil tudi zadevo, ki se je dogajala na sodnem področju. Sodni svet je namesto višje sodnice na višjem sodišču v Celju predlagal doktor Anito Dolinšek, ki je bila odgovorna za pravni del projekta TEŠ. V tej verigi se je očitno pripravljal teren, da bi v primeru, da bi zadeva prišla na pristojno sodišče v Celju, tudi po tej plati zadevo pokrili. V poslanski skupini SDS smo naslovili zahtevo za preučitev vseh okoliščin te kandidature za to sodniško mesto. Sodni svet je je predlog posredoval na mandatno-volilno komisijo, kjer pa je bil predlog soglasno zavrnjen. To kaže, da je mogoče še nekaj upanja in za zdrava pamet še obstaja. Vsekakor pa bomo v preiskovalni komisiji konstruktivno sodelovali. Žalosti pa me, da že postopek vložitve in ignoriranja poslancev Slovenske demokratske stranke v tem delu kaže na to, kako bo postopek tekel na političnem parketu v smeri diskvalifikacije, ne pa v želji, da pridemo do res relevantnih odgovorov in odgovornih za slabo voden projekt TEŠ šest. Žal. Upam, da se motim.